Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, derrière ce sujet technique de la collecte des données relatives aux émissions de CO2 du transport maritime se cache en réalité un dossier majeur du pacte vert pour l'Europe, mais aussi du plan de relance européen.

Le premier concerne la décarbonation du secteur.

Des projets paneuropéens émergent et donneront un avantage concurrentiel sur la construction des navires verts. Le deuxième sujet majeur est l'inclusion du transport maritime dans le marché du carbone. Majeur, car le fruit de ce marché élargi viendra alimenter les ressources propres, indispensables au plan de relance européen. Majeur aussi car le Fonds Océan que nous proposons de créer permettra non seulement d'accompagner la décarbonation du secteur, mais aussi de financer la restauration des écosystèmes marins et côtiers, qui contribuent de manière massive à l'absorption du carbone.